Som za to, aby sa pomoc Európskej únie zamerala na trvalo udržateľnú malovýrobu potravín v záujme zvýšenia ich dostupnosti.

Je potrebné prepracovať poľnohospodárske výrobné systémy a odkloniť sa od súčasných, ktoré sú príliš závislé na vonkajších vstupoch a na rope.

Osobitnú pozornosť treba venovať ženám a ich potrebám, pretože spomedzi drobných poľnohospodárov tvoria väčšinu. Zároveň by som si dovolila upozorniť na úlohu špekulácií na komoditných trhoch, ktorá prispieva k rastu cien potravín, a teda k zníženiu ich dostupnosti s katastrofickými následkami. Toto je urgentný dôvod, prečo by sa Komisia mala zamerať na reguláciu v oblasti finančného sektora.